Señor presidente, quisiera dar las gracias a la señora Briano por el trabajo realizado y decirle que estoy de acuerdo en diversificar la renta de las zonas pesqueras, pero que no debemos olvidar que su actividad principal es la pesca. Sus productos, los oficios, las tradiciones y la cultura que se derivan de ella son la base para construir actividades de diversificación atractivas. Me voy a abstener en la votación porque este informe se centra más en sugerir las posibilidades que abre el turismo que en garantizar que sean las comunidades locales quienes disfruten de las rentas complementarias procedentes de las nuevas actividades para hacer su actividad sostenible. Echo de menos más referencias a la protección de la pesca y sus profesionales y a su protagonismo en el diseño, el emprendimiento y la comercialización de la oferta de nuevos bienes y servicios. Solo así garantizaremos que se base en la autenticidad —la clave de su éxito— y nos aseguraremos de que los beneficios, mucho más que empleos en el sector de hostelería, queden en estas zonas tan presionadas por factores como la contaminación, la estacionalidad, la reducción de cuotas de pesca o el límite del número de especies que puedan capturar.